Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo, spoštovane kolegice in kolegi, ko samo pomislim kot mama dveh otrok in kot ženska o spolnih zlorabah otrok oziroma spolnih zlorabah na sploh že težko razmišljam o tem, kaj šele da bi, da bi, da bi to ... To je res nekaj sprevrženega zoper spolno nedotakljivost, gre za izrazito velik poseg v človeško dostojanstvo, praviloma ima hude posledice na žrtve, ki jih zaznamuje za vse življenje, jaz samo če razmišljam o tem, če se spominjam sodnih procesov, ki so potekali, kako grozno mora to biti, in strinjam se z ministrico, ki je povedala, da da moramo vsi mi stremeti k temu, da se žrtve čim prej odločajo o prijavi, čeprav če sama pomislim, pa če probam stopiti v njihovo, v njihove čevlje, bi zelo težko, se odločila za prijavo, bi moralo biti že zelo hudo, saj če bi bil zlorabljen otrok, in če se postavim v čas, da da jaz prijavim šele, ko imam osemnajst let oziroma kasneje, in če pomislim, da bi bila stara petinštirideset let, ko bi prijavljala zlorabo, ki ki se mi je ki se naj bi mi hipotetično zgodila pri desetih letih, bi takrat odprla še enkrat to rano, čeprav se strinjam, ja, ničelna toleranca, tako kot je rekel gospod Tonin, povečanje občutljivosti sodbe, družbe na tovrstne dejanja je povsem razumljiva in prav je, da stremimo k ničelni toleranci, posebno zavržna gnusna in nizkotna dejanja so spolne zlorabe otrok, saj predstavljajo hudo kršitev otrokovih pravic, pogosto povzročijo dolgotrajne nepopravljive posledice v njihovem življenju do konca življenja, ampak na srečo se v Sloveniji tega dobro zavedamo, zato je v zakonodajalec v tretjem odstavku stoenajstega člena kazenskega zakonika sprejel določbo, po kateri zastaralni rok za kazniva dejanja, povezana spolno nedotakljivostjo in zakonsko zvezo, družino in mladino, storjeno proti mladoletni, prične teči šele po njeni polnoletnosti žrtve, to je pomembna določba, saj večina zlorabljenih otrok to izkušnjo potlači globo v podzavest in se jo zave šele v kasnejših, zrelejših letih. Pa da se samo ne pogovarjamo o zastaranju, verjetno bi se morali v tem kontekstu pogovarjati tudi o višini kazni in drugih kazenskih sankcijah, zato menim, da je potrebno to problematiko celovito in strokovno obravnavati, pri vsem tem pogrešam mnenje in argumente penologov, psihologov in sociologov o tem, kako pravično sankcionirati storilce in kar najbolje pomagati žrtvam teh dejanj, seveda pa moramo upoštevati tudi pravne strokovnjake s področja kazenskega prava in vse ostale, ki deluje na tem področju, zadevati se moramo, da kazen izrečena oziroma izvršena za kaznivo dejanje, je po preteku dolgega časovnega obdobja nima več posebnega preventivnega učinka. Dejstvo je tudi, da se s pretekom časa otežujejo možnosti dokazovanja, nekatera dejstva se zelo težko dokazujejo, nekatere pa morda sploh ni več možno dokazati, s tem pa se lahko povečuje možnost sodnih zmot, torej obstaja velika možnost tako imenovane indične sodbe, ki pa posledično zmanjšujejo pravno varnost, zato pričakujem, da se bo ta problematika obravnavala celovito in strokovno, kazenskopravno zakonodajo globoko posega v človekove pravice in svoboščine žrtev in domnevnih storilcev, zato moramo biti pazljivi pri hitrih poenostavljenih in strokovno nepreverljivih odločitvah. Hvala lepa.